ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um póst og fjarskiptastofnun númer sextíu og níu tvö þúsund og þrjú breytingarnar lúta fyrst og fremst að tveimur ákvæðum laganna annars vegar eftirlitsúrræðum póst og fjarskiptastofnunar samkvæmt fimmtu greinar og hins vegar breytingum á fyrirkomulagi endurskoðunar ákvarðana póst og fjarskiptastofnunar samkvæmt þrettándu greinar virðulegi forseti ég geri nú nánari grein fyrir einstökum breytingum ákvæði fimmtu grein laganna eiga það sameiginlegt að fjalla aðeins um eftirlit stofnunarinnar með fjarskiptafyrirtækjum og póstrekendum það er hins vegar svo að lög um fjarskipti og lög um póstþjónustu hafa að geyma fjölmörg ákvæði sem beinast að öðrum en þessum aðilum póst og fjarskiptastofnun hefur skort eftirlitsúrræði gagnvart slíkum aðilum og er hér lagt til að bætt verði úr þeim skorti lagt er til að einstaklingum og lögaðilum öðrum en fjarskiptafyrirtækjum og póstrekendum sé skylt að láta póst og fjarskiptastofnun í té upplýsingar og gögn með sambærilegum hætti og fyrrgreindum aðilum með frumvarpinu eru lagðar til umtalsverðar breytingar á fyrirkomulagi endurskoðunar ákvarðana póst og fjarskiptastofnunar aðstæður á fjarskiptamarkaði hafa breyst á undanförnum árum samkeppni hefur aukist töluvert og ríkissjóður hefur hætt öllum afskiptum af fjarskiptarekstri ákvarðanir póst og fjarskiptastofnunar hafa á undanförnum árum orðið sífellt umfangsmeiri og flóknari og byggjast oft á ítarlegum hagfræði lögfræði og tæknilegum greiningum á fjölmörgum undirmörkuðum fjarskiptamarkaðarins slíkar ákvarðanir geta verið í vinnslu mánuðum eða jafnvel árum saman og er samráð haft við markaðsaðila og eftirlitsstofnun efta áður en endanleg ákvörðun póst og fjarskiptastofnunar liggur fyrir þessar ákvarðanir eru kæranlegar til úrskurðarnefndar um fjarskipta og póstmál ákvarðanir póst og fjarskiptastofnunar sem kærðar voru til úrskurðarnefndar á árum áður voru minni og einfaldari í sniðum því þykir nú eðlilegt að ákvarðanir sem stofnunin tekur geti gengið beint til dómstóla til endurskoðunar án viðkomu hjá úrskurðarnefnd jafnframt hefur kostnaður vegna starfa nefndarinnar aukist verulega og því er nú lagt til að tekið verði upp málskotsgjald vegna kæru lögaðila til nefndarinnar sem standi undir rekstri mála fyrir henni um leið er lagt til að skipan nefndarinnar verði breytt og hún taki mið af breyttu umhverfi þá er lagt til að póst og fjarskiptastofnun geti skotið niðurstöðum úrskurðarnefndarinnar til dómstóla breytingarnar fela í sér stytt skipunartímabil nefndarmanna og að samgönguráðherra skipar nefndarmenn án sérstakrar tilnefningar hæstaréttar eins og verið hefur helstu breytingar sem lagðar eru til með breytingunni á þrettándu greinar eru eftirfarandi í fyrsta lagi er lagt til að málsaðili geti valið hvort hann beri ákvörðun póst og fjarskiptastofnunar undir sérstaka úrskurðarnefnd eða beint undir dómstóla samkvæmt núgildandi lögum þarf málsaðili að tæma kæruleið innan stjórnsýslunnar áður en til höfðunar dómsmáls getur komið í öðru lagi er lagt til að póst og fjarskiptastofnun geti skotið úrskurðum úrskurðarnefndar til dómstóla en sú heimild er ekki fyrir hendi í gildandi lögum í þriðja lagi eru lagðar til breytingar á skipun úrskurðarnefndar þannig að skipunartímabil styttist úr fjórum árum í tvö og að samgönguráðherra skipi nefndarmenn án sérstakrar tilnefningar hæstaréttar eins og verið hefur hingað til

þá eru að lokum lagðar til breytingar á málsmeðferðartíma og málshöfðunarfrestum lagt er til að hámarksmálsmeðferðartími fyrir úrskurðarnefnd verði lengdur úr átta vikum í tólf vikur og að málshöfðunarfrestur vegna höfðunar dómsmáls verði styttur úr sex mánuðum í þrjá virðulegi forseti ég geri nú nánari grein fyrir þessum breytingum skipunartímabil nefndarinnar styttist og samgönguráðherra skipar nefndarmenn án sérstakrar tilnefningar hæstaréttar tilgangur breytinganna er að skipan nefndarinnar verði í betra samræmi við almennar stjórnskipunarreglur hérna skipta breyttar aðstæður miklu máli þegar úrskurðarnefndin var fyrst skipuð árið nítján hundruð níutíu og sex var megintilgangurinn að tryggja sjálfstæði úrskurðaraðilans gagnvart stjórnvöldum en ríkið var þá stærsti eignaraðilinn að hlutabréfum í landssímanum h f en fyrirtækið hefur nú verið selt þau sjónarmið og þær sérstöku aðstæður sem áður réttlættu gildandi tilhögun á skipan nefndarmanna í úrskurðarnefnd eiga ekki alls kostar við lengur varðandi ágreiningsmál sem varða fjarskiptamálin sem eru stærsti hluti þeirra mála sem koma til kasta nefndarinnar hámarksmálsmeðferðartími fyrir úrskurðarnefnd verður lengdur úr átta vikum í tólf vikur hér er því kveðið á um lengdan málsmeðferðartíma úrskurðarnefndar en reynsla síðustu ára hefur sýnt að átta vikna málsmeðferðartími er ekki raunhæfur í nýrri þriðju málsgrein þrettándu grein er samkvæmt frumvarpinu kveðið á um að aðili máls geti skotið úrskurði úrskurðarnefndar til dómstóla málshöfðunarfrestur er þó styttur úr sex mánuðum í þrjá þetta er í samræmi við sjónarmið er fram koma í rammatilskipun e s b og framkvæmdina hjá langflestum ríkjum e s b þetta ætti að leiða til hagræðis fyrir málsaðila enda getur verið hagsmunamál fyrir þá að fá niðurstöðu í málum sínum hratt og örugglega þá er gert ráð fyrir því nýmæli að póst og fjarskiptastofnun geti borið úrskurð úrskurðarnefndar undir dómstóla þau mál sem lenda á borði úrskurðarnefndarinnar eru oft stefnumótandi á markaði og er fyrst og fremst ætlað að stuðla að aukinni samkeppni í fjarskiptum neytendum til hagsbóta oft er um að ræða stór og mikilvæg mál sem jafnvel hafa verið til meðferðar hjá póst og fjarskiptastofnun í nokkur ár eins og til dæmis ákvarðanir sem teknar eru í kjölfar ítarlegra markaðsgreininga á fjölmörgum undirmörkuðum fjarskiptamarkaðarins

eftirlitsstofnun efta esa til dæmis ákvarðanir sem teknar eru í kjölfar ítarlegra markaðsgreininga á fjölmörgum undirmörkuðum fjarskiptamarkaðarins í ljósi sjálfstæði stofnunarinnar gagnvart faglegum ákvörðunum er því mikilvægt að hún geti ef mál tapast fyrir nefndinni átt kost á að skjóta þeim til endanlegrar niðurstöðu hjá dómstólum í nýrri fjórðu málsgreinar þrettándu grein er lagt til að málsaðili geti valið hvort hann beri ákvörðun póst og fjarskiptastofnunar undir úrskurðarnefndina eða beint undir dómstóla samkvæmt núgildandi lögum þarf málsaðili að tæma kæruleið innan stjórnsýslunnar áður en til höfðunar dómsmáls getur komið þessi breyting eykur réttaröryggi borgaranna þar sem nú verður unnt að skjóta ákvörðunum póst og fjarskiptastofnunar beint til dómstóla kjósi aðili máls svo auk þess sem þetta styttir ferlið til endanlegrar niðurstöðu dómstóla ef vilji stendur til þess að fara þá leið í nýrri fimmtu málsgrein þrettándu grein er kveðið á um heimild nefndarinnar til að taka gjald vegna málsmeðferðar fyrir nefndinni gjaldið skal miðast við kostnað vegna reksturs málsins ekki verður heimilt að gera notendum fjarskipta og póstþjónustu eða póst og fjarskiptastofnun að greiða slíkt gjald í nýjum sjöttu málsgrein og sjöunda málsgreinar

að lokum felur bráðabirgðaákvæði í sér að þrátt fyrir að skipan nefndar í samræmi við breytingar á lögum eigi að verða eigi síður en fyrsta júlí næstkomandi skuli sú úrskurðarnefnd sem starfar nú leysa úr þeim óútkljáðu málum sem hún hefur til meðferðar þetta